Moja grupa będzie za nią głosować, dlatego, że wzywa do koniecznych działań, do zaprzestania konfliktu zbrojnego, do ukarania w zgodzie z prawem krajowym i międzynarodowym złoczyńców, do wyciągnięcia wobec nich konsekwencji, wreszcie do poprawy sytuacji humanitarnej.

Przypomnijmy, że Unia Europejska i tak jest największym donatorem. Przekazaliśmy do tego kraju ponad 20 milionów euro. Warto jednak pamiętać, że przy tego typu transferach, zawsze dochodzi do nieprawidłowości, kradzieży, korupcji. Pamiętajmy o tym, żeby te pieniądze trafiały do potrzebujących, i powinniśmy również na to zwracać uwagę.